Demain, nous voterons notre rapport final.

À l'heure où les citoyens ne supportent plus l'impunité et l'inaction face aux privilèges fiscaux de quelques uns, il est inacceptable, et surtout incompréhensible, que certains, dans cet hémicycle, cherchent à affaiblir nos recommandations pour combattre l'évasion fiscale. Soyons à la hauteur de nos responsabilités, adoptons un rapport ambitieux face à des États membres qui bloquent systématiquement les réformes nécessaires de transparence et d'harmonisation fiscales. Notre Parlement doit leur rappeler le sens de l'intérêt général. À celles et ceux qui hésitent encore à voter certaines des recommandations clés, je veux rappeler ceci l'évasion fiscale est un processus destructeur qui pille les finances publiques, accentue les inégalités et menace les fondements du vivre ensemble.